Z przedstawionego przez Komisję projektu wyparowały wspólne zakupy gazu, a rehabilitację węgla zamieniliście Państwo na dekarbonizację. Tym samym projekt uderza w podstawową zasadę Unii Europejskiej w zasadę solidarności. Chcą Państwo podzielić państwa unijne na wygrane i przegrane, a do przegranych ma należeć mój kraj, Polska, który już dzisiaj płaci najwięcej w Unii Europejskiej za rosyjski gaz kraj, który wpychacie na ścieżkę dekarbonizacji i który będzie zmuszony kupować kosztowne technologie z bogatych krajów Unii Europejskiej. Na to naszej zgody nie będzie. Nie widzę powodów, aby wspierać unię energetyczną w tym kształcie. Taki projekt pogłębi różnice w rozwoju ekonomicznym między bogatymi a biednymi krajami.